Panie przewodniczący! Chciałam się odnieść do trybu pracy w Parlamencie Europejskim. Otóż uważam, że głosowanie nad poważnymi dokumentami w kilkanaście minut po zakończeniu debaty nie jest działaniem rozsądnym. Nie wszystkie argumenty pojawiają się przed posiedzeniami frakcji politycznych. Przy licznej grupie poprawek warto rozważyć przesunięcie głosowań na następny dzień. Jest to kwestia do rozważenia dla następnej kadencji. W międzyczasie niestety zdarzyły się dwa, dla mnie bardzo istotne, fakty, o których chciałabym również powiedzieć. Po pierwsze, Rosja podpisała z Abchazją i Osetią porozumienie zapewniające obecność jej wojsk w tych prowincjach Gruzji. Jakim prawem zatem twierdzi, że sytuacja w Czeczenii to jest jej wewnętrzna sprawa? Mam nadzieję, że w tej kwestii również wypowie się Parlament w przyszłej kadencji. W ciągu ostatniego roku w Polsce kolejne 114 tysięcy mężczyzn straciło pracę. To jest efekt kryzysu, ale nie wyłącznie. Fala zgłoszeń o planowanych zwolnieniach grupowych dociera do urzędów pracy, w tym ponad 80 tysięcy polskich stoczniowców, pozbawionych pracy przez Unię Europejską, zezwalającą na wspieranie ze środków publicznych innych miejsc pracy w innych krajach.